Señora presidenta, es curioso cómo se trata la violencia en este Parlamento si es un gobierno amigo de las mayorías, solidaridad y condenas si no lo es, se tolera —hasta llegar muchas veces al aliento— lo que en otros lugares calificamos como terrorismo callejero.

Desde el Grupo GUE NGL hemos lamentado y condenado la pérdida de vidas humanas, hemos pedido que los responsables comparezcan ante los tribunales y que el Gobierno investigue y juzgue cualquier uso desproporcionado de la fuerza. Lo positivo es la puesta en marcha de un diálogo nacional con mediación de la Iglesia que se reanudó ayer, la incorporación de recomendaciones de derechos humanos o el lanzamiento de un mecanismo internacional de investigación.

Ayer, los manifestantes pacíficos quemaron un medio de comunicación

No se puede tolerar que por medios violentos se trate de derrocar a un Gobierno electo y legítimo. Este Parlamento y la Unión Europea deben acompañar el diálogo y condenar la violencia y la desestabilización de Nicaragua.